La crisis y la respuesta que se le está dando alejan a una ciudadanía que, para recuperar la confianza en este proyecto común, necesita percibir los beneficios que Europa le puede ofrecer. Si queremos una Europa sin fronteras, no solo debemos permitir la libre circulación —que algunos últimamente ya han puesto en duda—, sino que también debemos facilitarla. Por ello, mi Grupo ha defendido desde el principio la creación de un mercado único para las comunicaciones móviles. Desde el inicio de la revisión de esta regulación hemos defendido que las tarifas de itinerancia se equiparen a las nacionales, poniendo fin así a la discriminación que existe. Con nuestra posición hemos logrado que, por primera vez, se incluya el fin de esta discriminación como objetivo último de la regulación de la itinerancia. A corto plazo, los precios de las llamadas, de los SMS y de los datos en itinerancia se reducirán progresivamente de forma considerable. Los consumidores llegarán a pagar en 2014

Además, gozarán de más opciones para elegir entre los operadores gracias a las nuevas medidas estructurales introducidas. No obstante, para mi Grupo, estas medidas no dejan de ser de transición. Seguiremos vigilantes para comprobar que las medidas introducidas producen los efectos deseados e introducen más competencia en el mercado de la itinerancia.

Estimados colegas, eliminar la itinerancia es construir Europa, es reducir los obstáculos que aún representan las fronteras nacionales. En definitiva, supone una oportunidad que no debemos perder para seguir avanzando en este proyecto común en el que creemos y que es la Unión Europea. Enhorabuena a la señora Niebler, al señor Goebbels, a la señora Merkies y a todos los colegas que han hecho posible este acuerdo.